Přivítala jsem požadavek ministra vnitra řecké vlády, který se obrátil na ministry členských států, aby pomohli. Byla tady zmíněná Česká republika. Ano, po velkém tlaku občanské společnosti se i český ministr vnitra dotázal a nabídl jistou pomoc.